Dans un courrier que j'ai reçu de votre collègue, le commissaire Johannes Hahn, ce dernier indique que la Commission a fait le choix de cibler huit États particulièrement concernés par le chômage des jeunes.

Cela signifie t il que seuls ces huit États identifiés par la Commission seront bénéficiaires de cette mesure?

Cela signifie t il, également, puisque la France ne semble pas faire partie de ces huit États, que les régions ultrapériphériques françaises seront, de fait, privées de ces redéploiements, alors que c'est dans ces régions que l'on trouve le taux de chômage des jeunes le plus élevé.

60 Ma proposition est donc simple je demande à la Commission de bien vouloir envisager la prise en compte de la situation spécifique des régions ultrapériphériques pour qu'elles puissent être éligibles aux mesures positives en faveur de la lutte contre le chômage des jeunes.